Zunächst einmal muss man feststellen, dass die Mitgliedstaaten die Kernaufgabe haben, sich um vermisste Kinder zu kümmern, die in ihren Gebieten sind.

Wenn es in Belgien in Unterkünften Probleme gibt, hat der Staat Belgien und seine Regierung die Verpflichtung, genauso wie in Deutschland oder wie in Frankreich. Aber ich habe konkrete Bitten in den Feldern, in denen wir glaube ich etwas tun können, und zwar im Besonderen im Bereich der Hotspots, wo die meisten unbegleiteten Minderjährigen ankommen. Wäre es eine Möglichkeit, Herr Kommissar, dass wir im Bereich von Frontex und EASO gesonderte Einheiten schaffen, die sich um unbegleitete Minderjährige bei der Ankunft kümmern, und dafür vielleicht auch ein eigenes Personalkontingent vorsehen, um die jeweiligen Behörden vor Ort auch dazu zu bringen, unbegleitete Minderjährige von Anfang an, wenn es geht, getrennt unterzubringen, ihnen gesonderte Unterstützung zukommen zu lassen, und das vielleicht auch zum Teil mit Unterstützung europäischer Mittel? Eine zweite Bitte Im Bereich von Europol gibt es zwar Einheiten zum Kampf gegen Menschenhandel, Einheiten zum Kampf gegen Zwangsprostitution, Versklavung und ähnliches, aber es gibt kein spezifisches beziehungsweise kein ausreichendes Personal, das sich um die Frage der verschwundenen Kinder oder der bedrohten Kinder kümmern kann. Wäre es möglich, hier in diesen Bereichen ganz gezielt eine Aufstockung